frú forseti hér hefur háttvirtur formaður fjárlaganefndar háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson mælt fyrir nefndaráliti meiri hlutans ég flyt hér nefndarálit minni hlutans sem fulltrúi vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í fjárlaganefnd frú forseti þetta frumvarp til laga hér sem felur það í

er annars vegar að styrkja gjaldeyrisforða seðlabanka íslands og hins vegar auka hugsanlega útgáfu ríkisskuldabréfa á innlendum markaði með það að markmiði að styrkja innlendan peninga og gjaldeyrismarkað þar sem hér um ræðir er

og það ætti því að vera frumskylda þeirra sem að frumvarpinu standa að gera ítarlega grein fyrir ástæðum þess tilurð og þróun hugsanlegrar framvindu efnahagsmála og við hverju megi búast varðandi afkomu ríkissjóðs og hvers megi vænta í áframhaldandi aðgerðum stjórnvalda til að stuðla að efnahagslegum stöðugleika þetta hefur ríkisstjórnin ekki gert með tilhlýðilegum hætti ég minni á og bendi á að við erum hér að fjalla um

einfaldar heimildir þess vegna vandamálið sem íslenskt efnahagslíf stendur frammi fyrir er mikið viðskiptahallinn hefur farið upp í meira en fjórðung af landsframleiðslu verðbólga er nú tólf til þrettán prósent eða jafnvel meir sú mesta í tæp tuttugu ár raunvextir eru tólf til þrettán prósent með þeim hæstu í heimi skuldsetning heimilanna og þjóðarbúsins er lamandi gengisfall gagnvart gjaldmiðlum sem fólk hefur verið að taka lán í undanfarin ár er á milli þrjátíu til fjörutíu prósent á skömmum tíma og greiðslubyrði ungs skuldsetts fólks hefur á örfáum mánuðum hækkað svo munar tugum þúsunda króna allt kemur þetta einkar hart niður á heimilunum í landinu ég heyrði í fréttum í hádeginu einmitt í dag að það var verið að greina frá því að vanskil einstaklinga og fyrirtækja ykjust núna hratt en hefðu verið í þokkalegu horfi fyrir nokkru síðan

sem hér er farin fram á er herkostnaðurinn af alvarlegum hagstjórnarmistökum síðastliðinna ára og líklega þeirri einna mestu

hvernig haldið hefur verið hér á málum í hagstjórn og efnahagsmálum og forgangsröðun í þeim efnum af hálfu ríkisstjórnarinnar ég hygg að í allri lýðveldissögunni eigi það sé ekki hliðstæðu þau mistök sem hafa verið gerð á

byrðar sem ríkissjóður ætlar nú að taka á sig er ein af mörgum birtingarmyndum og alvarlegum afleiðingum þeirrar stefnu þessarar ríkisstjórnar þar sem lögð hefur verið ofuráhersla á að nánast í blindri trú á stóriðju á skattalækkanir fyrst og fremst skattalækkanir til þeirra sem hafa hæstu tekjurnar á útrásarveisluna sem við höfum verið vitni að undanfarin ár þessi stefna hefur verið studd með hömlulausri einkavæðingu á almannaþjónustunni byrjaði með einkavæðingu á bönkunum og sölu þeirra

og nú horfum við upp á að það á að halda áfram á einkavæðingarbrautinni með því að einkavæða heilbrigðiskerfið þetta eru afleiðingar þeirrar stefnu sem við höfum mátt búa á undanförnum árum undanfarnar vikur og mánuði og ár hefur einmitt vinstri hreyfingin grænt framboð þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hér á alþingi varað við því sem koma skyldi og ítrekað hvatt til beinskeyttra aðgerða í efnahagsmálum þjóðarinnar seðlabanki íslands og innlend sem alþjóðleg ráðgjafarfyrirtæki vöruðu einnig sterklega við þróun mála og hafa gert á undanförnum árum allt frá árinu tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú að sú stefna sem þá hafði verið keyrð fram gæti ekki gengið upp það væri bara tímaspursmál í nágrannalöndunum og á heimsvísu til dæmis lagði þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs árið tvö þúsund og fimm fram ítarlegar tillögur um aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika landsins og þær tillögur hafa síðan verið uppfærðar og endurfluttar öll ár síðan síðan árið tvö þúsund og fimm það var lítið gert þá úr vandanum af núverandi stjórnvöldum en ef hefði verið hlustað á þau varnaðarorð sem þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs báru fram hér á alþingi og í samfélaginu væri veruleikinn öðruvísi en hann er í dag það er áríðandi að viðurkenna þau alvarlegu mistök sem gerð hafa verið það gerir ríkisstjórnin ekki enn og hefur ekki breytt um þó hafi verið skipt þar um félaga í ríkisstjórnarbólinu það er mikilvægt að læra af þessum mistökum endurtaka þau ekki og breyta um stefnu það sem hins vegar öllu máli skiptir nú er að verja heimilin í landinu koma verður í veg fyrir að fasteignamarkaðurinn hrynji verja verður atvinnuöryggi og skapa stöðugleika fyrir almennt atvinnulíf nauðsynlegt er að ná jöfnuði í viðskiptum við útlönd og borga niður erlendar skuldir eins fljótt og mögulegt er því skuldasöfnun þjóðarbúsins ógnar efnahagslegu sjálfstæði þess ef heldur fram nú sem horfir tryggja verður að sá hugsunarháttur hérlendis að upphefja hvers kyns bruðl þenslu flottræfilshátt og græðgi og senda svo reikninginn í hausinn á komandi kynslóðum eða almenningi í landinu að sá hugsunarháttur hann verður að líða undir lok og þar verður ríkisstjórnin og þeir sem hafa leitt þann feril þá þróun í græðgisvæðingu samfélagsins undanfarinna missira þeir verða nú að koma til baka gefa fordæmi skila til baka því sem sjálftökuliðið hefur tekið hér í sinn hlut en ekki senda stöðugt reikninginn á almenning það verður að vara sterklega við því ef þessi lántökuheimild er fyrst og fremst til þess hugsuð að styrkja gengi krónunnar nota gengið til að ná verðbólgunni niður og efna svo til nýrrar skuldasöfnunarveislu þá er verr af stað farið en heima setið það er og stórvarhugavert ef stjórnvöld ímynda sér að einungis með þessari lántökuheimild sé efnahagsmálum þjóðarinnar komið á réttan kjöl jafnvel þótt um sé að ræða eitt rosalegasta inngrip sem komið hefur fram í hagsögu landsins í langan tíma það verður að krefjast þess að stjórnvöld leggi nú þegar fram tillögur og sýni í verki hvernig þau hyggjast verja stöðu heimilanna í landinu styðja við bakið á þeim sem nú mæta miklum erfiðleikum eða geta mætt þeim á næstu vikum og missirum og tryggja efnahagslegan stöðugleika það er algjört skilyrði af okkar hálfu þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs fyrir stuðningi við þetta frumvarp er fyrir þessari lántökuheimild að frekari aðgerðir í efnahagsmálum þjóðarinnar fylgi í kjölfarið sterk og ábyrg hagstjórn og áframhaldandi aðgerðir verða að koma til það gengur ekki hér samtímis að vera hér og óska eftir lántökuheimild fyrir ríkissjóð ef það á að vera til að viðhalda óbreyttu kerfi ef það á að vera til að viðhalda óbreyttu misrétti ef það á að vera til þess að viðhalda hér þessum mikla launa og kjaramun sem við erum að horfa á á undanförnum missirum og hefur farið vaxandi þessi lántökuheimild og beiting hennar má ekki verða til þess að viðhalda þessum ójöfnuði eða viðhalda þeirri græðgi sem hefur fengið að grassera um í íslensku samfélagi á undanförnum missirum þess vegna er svo fráleitt af ríkisstjórninni nú að koma hér með yfirlýsingar um að það eigi að fara að fórna íbúðalánasjóði yfirlýsingar bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra í þeim efnum eru ógnvekjandi einmitt með stuðning íbúðalánasjóðs og efla hann enn þá frekar með ríkisábyrgðum væri ekki nær að styrkja hann með ríkisábyrgðum kannski mætti nota þessa heimild til þess til þess einmitt að standa að baki almennum íbúðareigendum og íbúðarkaupendum í landinu þannig að allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar miða í öfuga átt hvað varðar einmitt að stuðla að efnahagslegum stöðugleika og öryggi fólks hins almenna borgara almennings það er líka krafa vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að nú þegar verði unnið að setningu laga sem kveða á um uppskipti á bönkunum í viðskiptabanka annars vegar og fjárfestingarsjóði hins vegar eins og þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lögðu til strax árið tvö þúsund og tvö þegar einkavæðing og sala bankanna fór á fullt

sem þjónar íslensku atvinnulífi og hins vegar þann hluta sem stendur í fjárhættuspili erlendis það verður óásættanlegt og þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs standa ekki að því að veita hér opinberar lántökuheimildir og ábyrgð fyrir áframhaldandi starfsemi fjármálastofnana sem við höfum mátt upplifa á undanförnum árum og ætla síðan að senda reikninginn á ríkið styrking gjaldeyrisforða seðlabankans rímar við það sem þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa talað fyrir á undanförnum mánuðum eins og lesa má í umfangsmiklum tillögum þeirra í efnahagsmálum líta verður svo á að áhrifin af frumvarpinu komi það til framkvæmda ættu að koma fram í auknu trausti á íslenskt efnahagskerfi auk þess að styrkja lánshæfismat ríkissjóðs og innlendra fjármálastofnana slíkt er einn liður í að verja heimilin í landinu þar eð hrun fjármálakerfisins mundi hafa ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér fyrir þjóðarbúið allt æðsta skylda stjórnvalda er að verja heimilin í landinu frá frekari skakkaföllum það verður ekki gert með þessari lántöku einni saman lífsnauðsynlegt er að frekari aðgerðir og ábyrg og styrk hagstjórn forseti vill spyrja háttvirtan þingmann og biðst velvirðingar á því að ónáða í miðri ræðu hvort þingmaðurinn eigi langan tíma eftir það hefur verið hugmyndin að gera hlé núna klukkan eitt til klukkan hálftvö þannig að ef einhver tími er eftir af ræðunni þá óska ég eftir að þingmaðurinn frestaði lokum ræðunnar svo gæfist tóm til andsvara frú forseti ég á tvær mínútur eftir og óska eftir að fá að ljúka henni æðsta skylda stjórnvalda er að verja heimilin í landinu frá frekari skakkaföllum það verður ekki gert með þessari lántöku einni saman þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lagði fram ítarlegar tillögur um aðgerðir til að tryggja efnahagslegan stöðugleika fyrr á þessu þingi og fylgja þær með sem fylgiskjal hér þá vill minni hlutinn minna á fertugasta og þriðja og fertugasta og fjórðu grein fjárreiðulaga sem kveða á um hvenær leita skuli eftir heimildum til frekari fjárráðstafana af hálfu ríkissjóðs en fjárlög gera ráð fyrir það fylgir einnig með sem fylgiskjal það er mat minni hlutans einnig að leita eigi nú þegar eftir heimildum fyrir umræddri lántöku ríkissjóðs í fjáraukalögum frú forseti ég hef lokið að gera grein fyrir nefndaráliti minni hlutans sem ég skipa þar sem stuðningur okkar þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs við þessa lántökuheimild er einmitt skilyrt við að það verði gripið til frekari aðgerða eins og ég hef hér rakið